Ja, hvala za besedo, Moram opozoriti govornico pred mano, da zavaja in da govori, da ni, da ni kontrole na, mejnem prehodu Šentilj to to je totalna neresnica. Meja, kontrola obstaja na meji, odvisno pa je, ali se je policaj odločil, da vas kontrolira ali ne. Toliko, da prosim, zaradi javnosti. Hvala lepa.